Myslím, že je důležité, aby Evropská unie nezapomínala na lidi se zdravotním postižením a aby podporovala členské státy v jejich úsilí. Na úrovni EU musíme splnit také své domácí úkoly a v tomto se můžeme opřít o první monitorovací zprávu výboru OSN pro lidská práva. Naší reakcí v tuto chvíli je tato komplexní zpráva, která skutečně se věnuje všem oblastem hendikepovaných občanů v jejich každodenním úsilí o důstojný život a plnohodnotný život a já chci kolegyni Helze Stevensové poděkovat za tuto komplexní zprávu. Myslím, že existuje několik zásadních věcí, které umožňují plnohodnotný život, ať už je to vzdělávání, přístup na pracovní trh anebo také podpora rodin a asistentů, kteří těmto lidem pomáhají.

Samozřejmě vidíme také úkol pro podporu učitelů v jejich zlepšené přípravě, v podmínkách, aby mohli pracovat s hendikepovanými žáky, a v této oblasti Česká republika udělala významný pokrok a myslím, že je příkladem integrace zdravotně postižených dětí.